virðulegi forseti hér mæli ég fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd um tillögu til þingsályktunar um að fordæma mannréttindabrot og hvetja bandarísk yfirvöld til að loka fangabúðunum í guantanamo hér er á ferðinni þingmannamál sem kom til umfjöllunar í utanríkismálanefnd nefndin fékk á fund sinn

í tengslum við þetta mál eins og fram kemur á þingskjali númer ellefu hundruð áttatíu þá leggur nefndin til nokkrar orðalagsbreytingar á þeirri þingsályktunartillögu sem fyrir liggur á þingskjali númer hundrað og sjö breytingar nefndarinnar snúa fyrst og fremst að orðalaginu eins og ég vék að og þær fela það meðal annars í sér að ríkisstjórninni er falið að koma þeirri afstöðu á framfæri við bandarísk stjórnvöld að alþingi fordæmi ómannúðlega meðferð á föngum í búðum bandaríkjamanna við guantanamo flóa á kúbu og hvetur til þess að búðunum verði lokað það kom til nokkurrar umfjöllunar í nefndinni með hvaða hætti rekstur búðanna við guantanamo flóa bryti gegn alþjóðlegum mannréttindalögum og hér er auðvitað fyrst og fremst verið að horfa til genfar samninganna það kom fram í áliti umsagnaraðila að svona að það var missterklega tekið til orða hvað þau brot varðaði en það er í því sambandi hægt að horfa til fleiri þátta en þess sem kom fram í umsögnum aðila ég leyfi mér þó að vísa hér stuttlega í umsögn frá rauða krossinum þar sem að fram kemur að rauði kross íslands fylgi áliti alþjóðaráðs rauða krossins sem hefur lýst áhyggjum af því að ekki sé með fullnægjandi hætti farið að genfar samningunum hvað varðar einstaklinga sem haldið er föngnum guantanamo ég vil líka greina frá því að það kom fram fyrir utanríkismálaráðuneytisins minnisblað þar sem það er meðal annars rifjað upp í tengslum við þetta mál

bandaríkjaþing samþykkti árið tvö þúsund og sex löggjöf um að koma á fót sérstökum herdómstólum sem var falið það hlutverk að rétta yfir guantanamo föngunum en áður en til þeirrar löggjafar kom í bandaríkjunum þá hafði hæstiréttur bandaríkjanna úrskurðað að sú ákvörðun bandaríkjastjórnar að fela sérstökum herdómstólum að rétta yfir föngunum án sérstakrar lagaheimildar hefði hvorki staðist bandarísk lög ná ákvæði genfar sáttmálanna að öllu þessu virtu þóttu vera nægilega rök til þess að vinna málið áfram og að lokum þá tókst samkomulag í nefndinni um það orðalag sem ég hef hér áður rakið og liggur fyrir á þingskjali númer ellefu hundruð áttatíu ég leyfi mér með þessum orðum og vísan til þess sem segir í nefndarálitinu um að nefndin ítreki mikilvægi þess að alþjóðleg mannúðar og mannréttindalög séu ætíð virt af öllum ríkjum heims og að nefndin hafi skilning á mikilvægi baráttunnar gegn hryðjuverkum en áréttar að sú barátta getur aldrei réttlætt mannréttindabrot með þessum orðum þá lýk ég máli mínu og vísa um nákvæmt orðalag tillögunnar til þingskjalsins sem liggur frammi sá sem hér stendur ásamt háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni steingrími j sigfússyni ástu r jóhannesdóttur siv friðleifsdóttur guðfinnu s bjarnadóttur lúðvíki bergvinssyni kristni h gunnarssyni